I dnes bychom se měli zajímat především o dopad rozvoje robotiky na pracovní trh.

Ať už se naplní kterýkoli z nastíněných scénářů, je evidentní, že pro mnohé končí doba, kdy se jedna práce, jedna profese, stala obživou na celý život. Reagovat bude muset zejména oblast školství, důraz musí být kladen na vzdělávání v nových, kreativních a do budoucna perspektivních oborech. Jak správně uvádí ve své zprávě paní zpravodajka, budeme muset najít odpovědi nejen na právní, ale i etické a sociální otázky spojené s robotikou.